Cieszę się, iż możemy dzisiaj podsumować dyskusję, którą prowadziliśmy przez ostatnie miesiące. Każda z osób zaangażowanych w pracę nad dyrektywą wie, iż osiągnięcie porozumienia nie było proste, chociaż każda ze stron uświadamiała sobie wagę problemu. Uważam, iż rozwiązania, nad którymi będziemy głosować jutro to dobra wiadomość dla przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, które będą miały możliwość szybszego odzyskiwania należności. Skala problemu opóźnień w płatnościach nie jest taka sama w każdym państwie członkowskim. Nie powinniśmy jednak zapominać, iż przedsiębiorstwa działają na wspólnym rynku europejskim i niejednokrotnie prowadzą swoją działalność w różnych państwach członkowskich. Przedsiębiorca powinien mieć gwarancję, iż otrzyma swoją należność w terminie bez względu na to, czy jest to Polska, Hiszpania, Francja czy Malta.

Dzisiaj zostałam zapytana przez jednego z dziennikarzy, co jest zębami dyrektywy, jej głównymi instrumentami, które zmienią zachowania na rynku. Otóż moim zdaniem tymi zębami jest maksymalny i nieprzekraczalny sześćdziesięciodniowy termin płatności ze strony organów publicznych. Niezmiernie ważne jest, żeby informacja o głównych instrumentach dyrektywy trafiała do przedsiębiorców.

Moim zdaniem dyrektywa jest mocnym sygnałem ze strony instytucji europejskich, że tak właśnie powinno być.